forseti ég held að allir landsmenn viti hvort sem þeir hafa þurft á þjónustu landspítalans að halda eða ekki eða þekkja til þar að það er afskaplega mikilvægt fyrir okkur að bæta húsakost háskólasjúkrahússins við vitum að það er eitt stærsta verkefni íslandssögunnar og mikilvægt að vanda til verksins og einhverjum skyldi koma til hugar við þær aðstæður sem eru núna þá væri skynsamlegt að setja slíkt á frest ég er algerlega ósammála því sjónarmiði og af mörgum ástæðum í fyrsta lagi er um dæmigert verkefni sem mikilvægt er að gera við aðstæður eins og þessar það er mannaflsfrekt og það er afskaplega hagkvæmt að fara út í ýmislegt sem hefur verið dýrara að gera fyrir nokkrum árum núna og kannski flest sömuleiðis sparar þetta mjög rekstrarkostnaðinn þar sem áætlað er að þetta muni spara rekstrarkostnað sem nemur þremur til fimm milljörðum á ári á landspítalanum frá ári tvö þúsund og níu til tvö þúsund þrjátíu það er hins vegar afskaplega mikilvægt að gera þetta með eins hagkvæmum hætti eins og mögulegt er og þess vegna fól ég virðulegi forseti forstjóra landspítalans og ég ætla að lesa bréf sem ég ætla að senda henni í janúarmánuði og það hljómar svo í framhaldi af viðræðum ráðuneytisins og nýs forstjóra landspítalans sem tók við starfi í október tvö þúsund og átta um undirbúningsvinnu vegna byggingar nýs háskólasjúkrahúss og með vísan til bréfs landspítalans dagsett þann sjötta janúar tvö þúsund og níu vill ráðuneytið taka fram eftirfarandi til að tryggja að undirbúningsvinnan verði sem best og hagkvæmust og með það að markmiði að draga úr kostnaði og tryggja að allur undirbúningur verði skilvirkur fellst ráðuneytið á beiðni landspítalans sem felur í sér eftirfarandi fyrsta landspítalinn nýtir meira eigin krafta til allrar vinnunnar annars landspítali fari yfir stöðuna hvað varðar framkvæmdir og kostnað þriðja landspítali gerir samanburð á á analyses sem landspítali gerði í nóvember desember tvö þúsund og átta þar sem engin slík lá fyrir og þeirri vinnu sem hefur verið gerð fjórða landspítali kom með að minnsta kosti tvo möguleika til viðbótar viðbótar við það sem þegar liggur fyrir þar sem sýnt er fram á minni kostnað og framkvæmdaáætlun sem mun tryggja byggingu nýs háskólasjúkrahúss ráðuneytið mun skipa samráðsnefnd um þetta

landspítalinn skal árlega leggja framkvæmda og fjárhagsáætlun við ráðuneytið og gera ráðuneytinu reglulega grein fyrir framvindu verksins skal undirbúningsvinna spítalans vera í samræmi við stefnu heilbrigðisráðherra og ákvörðun hans um byggingu nýs háskólasjúkrahúss að lokum felur samþykkt ráðuneytisins á færslu framhaldsverkefna til landspítala að spítalinn eitt við að tryggja góða samvinnu við samtök sjúklinga og aðstandenda og gerir tillögu til ráðuneytisins um aðkomu þeirra að undirbúningi og skipulagningu verksins virðulegur forseti málið er einfalt ég vildi kanna hjá hæstvirtum ráðherra hvort hann hafi ekki sama áhuga og sá sem hér stendur á verkefninu og á ég frekar von á því og kanna það málið stendur og hvort einhverjar breytingar séu fyrirhugaðar eða hvort þetta sé í þessu ferli